Eine wichtige Voraussetzung für das Wachstum im digitalen Binnenmarkt ist die Netzneutralität, also das klare Gebot, Datenpakete im Internet ohne Rücksicht auf ihren Inhalt, ihre Herkunft und die Art des Dienstes gleich zu behandeln. Indem neue Dienste ohne große Hürden angeboten und von Nutzern gefunden werden können, wird der Innovationsmotor Internet gestärkt.

Die Kommission setzt daher an der falschen Stelle an, wenn sie sich bloß auf die Herstellung von Transparenz beschränkt, weil sie damit solche Eingriffe per se nicht ausschließt. Es ist Zeit, dass Frau Kroes das verwirklicht, was wir seit mehr als zwei Jahren offensiv im Parlament fordern, und einen Vorschlag zur Verankerung der Netzneutralität auf europäischer Ebene vorlegt!